Nous ne parviendrons à un véritable budget européen, conforme à nos ambitions, que si nous sommes en mesure de conférer à la Commission une légitimité démocratique directe.

La légitimité démocratique, les pouvoirs politiques et la capacité financière sont les trois côtés d'un triangle dont dépend l'avenir de l'Union.